hæstvirtur forseti við erum hér að mæla fyrir

innkalla allar íslenskar aflaheimildir sem hefur verið úthlutað á undanförnum árum samkvæmt lögum númer þrjátíu og átta nítján hundruð níutíu með síðari breytingum og síðan lögum númer hundrað fimmtíu og eitt nítján hundruð níutíu og sex um fiskveiðar utan lögsögu íslands við leggjum til hæstvirtur forseti að til þess að höndla með þennan rétt aflaheimildirnar í hafinu verði stofnaður sérstakur auðlindasjóður sem íslenska þjóðin eigi og þessi auðlindasjóður hafi það hlutverk að leigja atvinnuréttinn gegn eðlilegu afgjaldi það er að allar aflaheimildir verði

á jafnréttisgrundvelli og miðað verði að því að eðlileg nýliðun í útgerð verði tryggð óheimilt verði að framleigja leigðar veiðiheimildir tekjur af leigu aflaheimildanna renni í auðlindasjóðinn eftir nánari reglum sem alþingi ákveður þetta er efni tillögunnar hæstvirtur forseti hér er auðvitað verið að leggja til verulega breytingu frá því sem nú er um meðferð aflaheimilda á íslandsmiðum en er þó í nokkru samræmi við það sem menn hafa verið að ræða á undanförnum árum sem er jú að aflaheimildirnar á íslandsmiðum tilheyri íslensku þjóðinni það sé íslenska þjóðin sem eigi þær og að þær teljist þjóðareign þetta hefur meðal annars verið rætt í tengslum við endurskoðun stjórnarskrár og mun væntanlega angi þessa máls það er auðlindir í þjóðareign koma því sem nú er það er verið að leggja til hæstvirtur forseti að aflaheimildirnar sem núna eru varanlegar ef svo er hægt að segja innan gæsalappa á höndum útgerðar sem þær hafa ráðstöfunarrétt á milli ára geta leigt geta selt eða veðsett að slíkur réttur verði af þeim tekinn en það verði hins vegar passað upp á það að útgerðirnar hafi nýtingarrétt því að það er ekki ætlun okkar í frjálslynda flokknum að reyna að setja útgerðina í landinu á hausinn við viljum hins vegar með þessum breytingum stuðla að því að það sé alveg ljóst að það sé íslenska þjóðin sem eigi heimildirnar í hafinu kvótann eins og þjóðin kallar það og það er algjörlega ljóst hæstvirtur forseti að í gegnum árin hefur í skoðanakönnunum birst vilji sjötíu eða jafnvel áttatíu prósent þjóðarinnar í þá veru að þjóðin eigi að eiga þessar auðlindir sínar þetta eigi að teljast þjóðareign sem borgarar þessa lands geti haft nýtingarrétt á og það er alveg eðlilegt og sjálfsagt að þannig sé það nýtingarrétti á líka að fylgja sú ábyrgð að menn veiði heimildir sínar og ef þeir gera það ekki skilist þær til baka og séu þá leigðar að nýju frá auðlindasjóðnum við erum sem sagt að leggja til verulega breytingu frá núverandi kerfi hæstvirtur forseti því að við erum að segja alveg beint og kalt aflaheimildir á íslandsmiðum eiga ekki að vera eign útgerðarmanna þeir eiga að hafa nýtingarréttinn og hafa kláran nýtingarrétt hvaða kerfi sem er notað við að stjórna fiskveiðum við þurfum líka

sagt í þessari tillögu að menn sitji við sama borð og að nýliðar komist inn í þessa atvinnugrein án þess að þurfa að vera að greiða fyrir það sérstaklega til núverandi handhafa sem með aflaheimildirnar fara það hefur verið kallað leigukerfi hæstvirtur forseti leiguliðakerfi þegar venjulegir frjálsbornir íslendingar sem vilja stunda þá atvinnugrein að veiða fisk þurfa að leigja þann rétt af þriðja aðila það er þeim útgerðarmanni sem fékk aflahlutdeildina úthlutað eða hefur hana undir höndum á sínum tíma því hefur löngum verið haldið fram hæstvirtur forseti að stór hluti aflaheimilda á íslandsmiðum hafi þegar skipt um hendur og margir hafi keypt aflaheimildir sínar ég hygg að ef grannt væri skoðað megi færa fyrir því ýmis rök að þannig sé ekki í pottinn búið það hefur vissulega verið skipt um kennitölur á fyrirtækjum það hefur verið sameining á fyrirtækjum og tilfærsla og yfirtökur og ýmislegt fleira sem meðal annars bankarnir hafa staðið fyrir og ýtt undir þegar verðreikningur aflaheimildanna og veðsetningin hefur orðið slík að ekkert vit var í henni hæstvirtur forseti fyrir rúmu ári síðan synti tíu kílóa þorskur í sjónum við ísland með fjörutíu þúsund krónur veðsetningu á sér fjögur þúsund krónur var verðið á hverju

forseti að núverandi skuldir sjávarútvegsins séu hátt í sex hundruð milljarðar ef allt væri talið miðað við núverandi gengisskráningu skuldsetning útgerðarinnar hefur því verið á því að þeir sem nú hafa aflaréttinn geti leigt hann öðrum á ofurverði verði sem er jafnvel jafnhátt og menn eru að fá fyrir fiskinn þegar búið er að veiða hann róa til fiskjar veiða með veiðarfærunum hantera hann ísa hann og ganga frá honum og kom með hann og selja hann á fiskmarkaði þá kemur það stundum fyrir hæstvirtur forseti að verðið fyrir aflann er það sama og menn leigðu það á það eru aðrir aðilar sem eru að borga öðrum handhöfum útgerðarinnar sem fá aflann úthlutaðan á hverju ári leigugjaldið en ekki ríkinu það er ekki að renna til íslensku þjóðarinnar ef einhvern tíma hefur þurft á því að halda fyrir íslenska þjóð að fá nýjar tekjur held ég að það sé eins og nú árar hæstvirtur forseti það er líka hins vegar alveg rétt að taka það fram að þegar menn eru að tala um það að allar aflaheimildir séu á leigumarkaði út úr svokölluðum auðlindasjóði sem hér er lagt til þá auðvitað verður leiguverðið allt annað en það hefur verið á undanförnum árum ekki í neinu samræmi við þá okurleigu og ofurleigu sem menn hafa komist upp með að leigja aflaheimildirnar á ég gæti trúað hæstvirtur forseti að ef það verð sem menn gætu rekið sig á sennilega verið á bilinu tuttugu og fimm til þrjátíu krónur að hámarki það er ef það ætti að leigja þessi þrjú hundruð þúsund þorskígildi sem eru innan lögsögunnar til íslenskra útgerðarmanna sem hafa þá aðgang að þessu með nýtingarrétti og annarra sem vilja leigja til sín og hafa ekki haft aflahlutdeildir á undanförnum árum en slíkan aðgang leggjum við til að sé opnaður með þessari leið sem hér er lögð til þá teljum við að það væri eðlilegur afreikningur þegar væri búið að selja fiskinn á markaði að til íslenska ríkisins rynnu tuttugu og fimm til þrjátíu krónur af hverju einasta kílói það jafngildir því að af þrjú hundruð þúsund þorskígildum fengi íslenska þjóðin á hverju ári níu milljarða króna ef við notuðum þrjátíu krónurnar níu milljarða króna í nýjar tekjur utan lögsögunnar eru um sjötíu þúsund þorskígildi hæstvirtur forseti það er í þeim fisktegundum sem reiknaðar eru inn í kvóta en nokkrar fisktegundir eru ekki reiknaðar inn í kvóta enn þó að menn hafi verið iðnir við það að fjölga fisktegundum inni í íslenska kvótakerfinu á undanförnum árum og búa til veðsetningarmöguleika og sölumöguleika bæði fyrir bankakerfið og útgerðina eru samt sem áður nokkrar tegundir utan aflahlutdeildarkerfis það má nefna nýjasta fyrirbærið gulldeplu sem ekki hefur enn þá ratað inn í kvótann það má nefna makrílinn yfir hundrað þúsund tonn af honum sem veidd voru hér við land á síðasta ári svo að einhverjar tegundir séu nefndar þar áður var auðvitað kolmunninn utan kvóta en menn mynduðu sér veiðireynslu af honum og fengu því úthlutað þeir sem það höfðu stundað síðan eru veiðiheimildir uppi í barentshafi sem við semjum um á hverju ári við eða samningur við norðmenn og rússa í bolfiski og síðan eru veiðiheimildir niðri á flæmska hatti í rækju sem lítið hafa verið nýttar á undanförnum árum og síðan er það karfinn utan lögsögu það er úthafskarfinn að ógleymdri norsk íslensku síldinni sem er sameiginlegur stofn sem við veiðum úr ásamt norðmönnum færeyingum og rússum og reyndar evrópusambandinu sem kom inn í þann samning fyrir nokkrum árum með harðri kröfu um að fá

sókn er dýrari það þarf að sækja lengra til að ná í þann afla og búa til verðmæti úr honum þannig að við værum ekki að leggja það til að það væri sami reikningur fyrir leiguverð á veiðum utan lögsögu og innan

að íslenska þjóðin eignist aflaheimildir sínar og þeim sé ráðstafað til leigu á hverju ári fyrir þá sem vilja stunda þær fiskveiðar vissulega hefur útgerðin sem núna er til í landinu mikinn rétt til þess að fá að stunda fiskveiðar og það þarf auðvitað að marka henni eitthvert nýtingarhlutfall úr þessum heildarpotti alla vega meðan aðlögun á sér stað

til að hér verði horft til framtíðar og það væri beinlínis verið að taka á því vandamáli sem við höfum í kannski einföldu orðið orðað það svo að á íslandi væri kvótabraskskerfi vegna þess að rétturinn hefur verið úthlutaður til útgerðarmanna sem hafa haft algjört frjálsræði um það hvernig þeir hafa farið með þær aflaheimildir getað leigt

þess enn þá frekar að styrkja rétt íslensku þjóðarinnar til þessarar auðlindar sinnar og reyndar margra annarra auðlinda við getum nefnt ferskvatnið heita vatnið olíuna ef hún finnst og þess vegna landbúnaðarland hæstvirtur forseti sem sérstök hlunnindi sem þarf að horfa til til framtíðar að því er varðar notkun og nýtingu íslensku þjóðarinnar og þeirra þegna landsins sem hér búa og vilja starfa hæstvirtur forseti

því hæstvirtur forseti að ég tel að nú sé tími þess að þjóðin fái auðlindir sínar til baka fái auðlindina og taki fyrir hana sanngjarnt gjald en þeir sem